Ai WeiWei war und das ist eine sehr traurige Wahrheit einer der letzten noch verbliebenen mutigen Kritiker der chinesischen Führung. Seine Verhaftung war zweifellos nicht nur der Gipfel einer ganzen Welle von Verhaftungen von Kritikern, sondern auch eine Botschaft an alle anderen, dass nicht einmal internationale Prominenz davor schützen kann, von den Chinesen wiederum ins Gefängnis gebracht zu werden oder schlicht zu verschwinden.

Für uns stellt sich die Frage Mit welcher Strategie können wir darauf antworten? Ich glaube, wir müssen in unserer eigenen China Delegation antworten und bei unserer nächsten China Reise sehr klar machen, dass wir diese Kritiker auch besuchen wollen, dass wir sie sehen wollen, denn sonst hat eine Fortsetzung dieses Menschenrechtsdialogs keinen Sinn mehr. Man hat keine Lust mehr, gegen eine Gummiwand zu reden!